Uzyskano porozumienie w sprawie zwalczanych ruchów rebelianckich, które wykorzystywały środki uzyskane ze sprzedaży diamentów na nielegalną walkę w celu obalenia praworządnie wybranych władz krajowych.

Dlatego niepokojące są doniesienia o łamaniu praw człowieka i śmierci wielu cywilów po przejęciu przez armię i policję kopalni diamentów w Marange. Wzywamy rząd tego kraju, aby zastosował wszystkie niezbędne środki zgodnie z postanowieniami procesu Kimberley, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie tej kopalni.